Podľa správy Medzinárodnej organizácie práce predstavuje práca v domácnosti okolo 5 z celkového počtu pracovných miest. Je to akási neviditeľná forma zamestnania, ktorá sa nevykonáva v továrni, predajni či kancelárii, ale v domácnostiach u súkromných osôb.

Cieľom ich práce nie je vyprodukovať pridanú hodnotu, ale poskytnúť starostlivosť alebo služby zodpovedajúce úlohám, ktoré ženy u seba doma spravidla vykonávajú bezplatne. Preto je táto práca finančne nedocenená a často sa nepovažuje za normálne zamestnanie v súlade s pracovným právom, v dôsledku čoho sa stáva, že pracovníčky sú vystavené neoprávnenému a nespravodlivému zaobchádzaniu. Veľmi často sa táto práca vykonáva načierno a pracovníčky, ktoré prichádzajú z vidieka či cudziny, majú nízku kvalifikáciu, nepoznajú svoje práva a stávajú sa zraniteľnými osobami. Práca načierno oberá pracovníčky o sociálnu ochranu a spoločenstvo o príjem z daní a sociálnych príspevkov. Ak chceme, aby sa práca v domácnostiach nevykonávala načierno, mali by sme z tejto práce urobiť riadne povolanie a prekonať zaužívané stereotypy, ktoré nám túto prácu často podávajú ako bezcennú. Mali by sme ju teda profesionalizovať. Na to však budeme potrebovať zaviesť do právnych systémov jednotlivých členských štátov nové opatrenia, najmä konkrétne špecifické predpisy v oblasti daní, sociálneho zabezpečenia, pracovného a občianskeho práva, ktoré zohľadnia osobitosti takto vykonávanej práce. Súčasná tendencia ponúkať a vykonávať prácu v domácnosti načierno má väčšinou ekonomické príčiny, keď je pre obe strany čierna práca výhodnejšia než práca oficiálne registrovaná, ktorá okrem daní a odvodov zaťažuje obe strany aj rozsiahlymi byrokratickými nárokmi. Cieľom opatrení členských štátov by preto malo byť zmeniť, až eliminovať výhody čiernej práce, aby sa aj práca v domácnostiach stala osobitnou formou dôstojného zamestnania.